þingið hefur afgreitt fjárlög fjáraukalög svo sem venja er til og enn fremur allmikla lagabálka sem varða skipulag stjórnarráðsins svo og mörg önnur merk mál sem forseta er mér auðvitað efst í huga afgreiðsla þingskapafrumvarpsins um það hafa verið nokkrar deilur en nú liggur niðurstaða fyrir það er einlæg von mín að þessar breytingar verði alþingi og störfum þess til heilla og að þær styrki stöðu þingsins og þingmanna og auki veg alþingis með þjóðinni forseta í samráði við forsætisnefnd og formenn þingflokka bíður nú að koma þeim breytingum sem samþykktar hafa verið í framkvæmd á næstunni ég vonast til og legg á það sérstaka áherslu að eiga góða samvinnu við þingmenn þingflokka og ríkisstjórn í þeim efnum svo að góð samstaða verði um framkvæmd þeirra miklu breytinga sem við höfum samþykkt með lögum um þingsköp sem er fylgt eftir með fjárlögum sem tryggja fjármagn til breyttra starfshátta enn fremur bíður það verkefni

og setja reglur um þá breyttu starfsaðstöðu sem verður hjá alþingismönnum við samþykkt fjárveitinga á fjárlögum tvö þúsund og átta til starfa alþingis þar er um mikla breytingu að ræða við þurfum að vanda allan undirbúning í þeim efnum og hafa grunninn traustan sem byggt verður á það er því mikilvægt að við tökum öll höndum saman um farsæla framkvæmd þingskapanna og þeirra breytinga sem ætlað er að gera á starfsaðstöðu þingmanna mér er einnig á þessari stundu ofarlega í huga þakklæti fyrir það hversu vel hefur til tekist um lausn húsnæðismála þingsins við fjárlagaafgreiðsluna í ár með mjög myndarlegri fjárveitingu er stigið mikilvægt skref í uppbyggingu alþingisreitsins nú verður hægt að hefja vinnu við undirbúningsframkvæmdir og hönnun þess húsnæðis sem svo lengi hefur verið beðið eftir í því sambandi þurfum við að horfa vandlega til framtíðar og huga vel að þörfum alþingis og alþingismanna á næstu árum og áratugum ég mun beita mér fyrir samráði við þingmenn og þingflokka í þeirri vinnu enda hljótum við að hafa hliðsjón af ábendingum þingmanna um hvernig best sé að haga þeirri aðstöðu sem þeim verður búin í nýju og endurbættu húsnæði hér á reitnum ég vil að lokum færa þingmönnum öllum svo og starfsfólki alþingis þakkir fyrir gott samstarf á haustþinginu og óska öllum gleðilegrar og friðsællar jólahátíðar og þakka samstarfið á því ári sem nú er brátt á enda þeim sem eiga um langan veg heim að fara óska ég góðrar heimferðar og heimkomu og bið þess að við megum öll hittast heil á nýju ári